Signora Presidente, onorevoli colleghi, per l'importanza che ha la relazione, ciò che dobbiamo evitare è che sia considerato un elenco di avvenimenti che non riescono a mostrare un quadro globale dei punti di forza e delle lacune dell'azione europea. E questo sarebbe negativo.

Ma sarebbe forse utile una riflessione critica delle azioni intraprese dall'Unione europea in materia di politica migratoria, che è stata tutta concentrata, sostanzialmente, su accordi con partner che non rispettano i diritti umani. Infine c'è un capitolo che riguarda la lotta al terrorismo e anche qui mi sembra utile segnalare il fatto che in molti casi vi è stata una notevole restrizione dei diritti umani in favore dell'approccio securitario, che si è tradotto in azioni che vanno dalla limitazione delle libertà dei cittadini fino al ripristino della pena di morte, nonché all'utilizzo arbitrario

In definitiva, forse bisogna cambiare un po' l'approccio in due direzioni più concreto per essere utile e per migliorare gli strumenti nell'azione europea e politico per rimettere al centro i diritti umani.